Madame la Présidente, je note que, tout au long du débat qui a précédé, vous annonciez le débat qui va avoir lieu maintenant comme étant un débat sur Progress. Or, la décision de ce Parlement, confirmée par la Conférence des présidents, est que nous ne voterons que sur la facilité microfinancement. Je pense donc que cette précision est importante. Il s'agit d'un débat sur le microfinancement et non pas sur le programme Progress.